Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, les marques revêtent une importance réelle dans le commerce moderne. Elles permettent d'identifier l'origine des produits et des services, de garantir un niveau constant de qualité, de véhiculer l'image de l'entreprise. L'accès à la marque communautaire est un enjeu pour le développement de nos entreprises et aussi pour la lutte contre la contrefaçon.

Ces décisions voudraient restreindre l'utilisation de la marque communautaire en invoquant une exigence selon laquelle l'utilisation d'une marque communautaire dans un seul État membre ne constituerait pas un usage sérieux de la marque. Je voudrais remercier les parlementaires qui ont attiré l'attention et la vigilance de la Commission sur cette situation, que nous suivons de très près. Le grand mérite de la marque communautaire est en effet d'offrir à toutes les entreprises, y compris aux petites et moyennes entreprises, un outil efficace pour protéger les marques à l'échelle européenne. Jusqu'à maintenant, la règle selon laquelle tout usage sérieux d'une marque communautaire par le titulaire est suffisant, indépendamment de son lieu d'utilisation dans la Communauté, a toujours été considérée par les usagers comme l'un de ses principaux avantages. Cette règle est cohérente avec le caractère unitaire de la marque communautaire. Elle est aussi cohérente avec le principe même du marché unique. Toute nouvelle restriction à l'utilisation de la marque communautaire pourrait donc avoir des conséquences graves pour la lutte contre la contrefaçon, qui fera l'objet je l'indique à nouveau au Parlement notamment dans le projet de single market act, de l'engagement de la Commission pour un plan d'action contre le piratage et la contrefaçon.

D'abord, l'introduction d'une nouvelle exigence pourrait freiner la lutte contre les infractions au droit des marques. La marque communautaire est un outil efficace dans la lutte contre la contrefaçon, je viens de le dire, parce qu'elle confère une protection sans faille, dans toute l'Union européenne et à toutes ses frontières extérieures. Elle est indispensable pour que les produits contrefaits, qui sont actuellement importés massivement de pays tiers, puissent être saisis, en vertu de la réglementation douanière communautaire aux frontières extérieures de notre Union. Et puis, l'introduction d'une telle exigence pourrait rendre l'accès à la marque communautaire plus difficile pour les petites et moyennes entreprises, pour les start ups Ces sociétés opèrent souvent au niveau national et ne commencent à exporter, à élargir leurs activités au delà des frontières qu'après que leur entreprise s'avère être un succès. La croissance de ces entreprises pourrait donc être rendue plus difficile si elles n'étaient plus en mesure d'obtenir et d'utiliser une marque communautaire avant l'expansion de leur activité.

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, je veux vous confirmer, ou vous assurer, que mes services suivront de très près ces développements dans les États membres. À ce stade, nous sommes confiants que les juridictions nationales ne confirmeront pas ces décisions qui ne nous paraissent pas conformes au caractère unitaire de la marque communautaire et aux principes du marché unique, comme je l'ai déjà dit.